Doamnă președintă, doamnă comisar, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă, pentru propunerea dumneavoastră și pentru modul în care apărați să spun așa sau combateți această indexare a beneficiilor sociale pentru creșterea copilului.

Vreau să ne spuneți, poate la final, cum stăm în Austria, ce se întâmplă cu acea procedură de dacă le prelungiți sau nu această procedură. Vreau să constat, totuși, că, în această dezbatere, unii colegi, care se cred de stânga, uită că acum câțiva ani de zile am votat social dumping ul în Parlamentul European.

Dragi colegi, pentru muncă egală, protecție socială egală peste tot în Europa! Haideți să nu mai pierdem voturi către extrema dreaptă și să continuăm să fim pro europeni. Acest program, acest raport este unul de compromis, dar este unul care duce Uniunea Europeană mai departe.